Señora presidenta, la historia de la Unión es la historia de una integración regida por el Derecho y fundada en valores, pero la historia de este mecanismo para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales arranca en la Comisión de Libertades de este Parlamento Europeo.

Pues, precisamente, el mecanismo tiene la intención de examinar con carácter periódico, con carácter general y con parámetros objetivos a todos los Estados miembros de la Unión Europea. El comisario Reynders lo presentó ante la Comisión de Libertades el pasado 30 de septiembre y lo celebramos bienvenido.

Ahora añado esta historia no acabará bien hasta que no establezcamos por un reglamento la condicionalidad en el acceso a los fondos europeos y al presupuesto europeo estrictamente vinculada al cumplimiento del Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales.